Madame la Présidente, je voudrais ajouter ma voix à celles qui se félicitent du compromis obtenu par le Parlement européen en matière de supervision financière. C'est un résultat très satisfaisant, non pas parce que cette Assemblée a tenu tête aux représentants des États mais parce que ce compromis est valable parce qu'il est lourd de sens. Il fallait donner une tonalité plus européenne au paquet, il y allait de son efficacité et de sa crédibilité. Si Mme Goulard et moi même moi, en tant que rapporteur fictif de mon groupe avons tant combattu pour que le président de la Banque centrale soit d'office le président du Comité européen du risque systémique, c'est que nous sommes pleinement conscientes de la portée de la question. Dans un paysage qui restera très morcelé entre autorités nationales, il nous faut un organe européen qui soit fort d'une compétence et d'une légitimité incontestables. Même les Britanniques le comprendront peut être! De par son autorité et son prestige, le président de la Banque centrale saura imposer le Comité du risque systémique face à ses nombreux interlocuteurs le Conseil de ministres en premier.

L'Union européenne, encore une fois, a été lente à démarrer mais, au bout du compte, nous jetons aujourd'hui les bases intéressantes d'un modèle appelé à évoluer au cours des prochaines années.